innleiddar í íslenskan rétt ásamt nokkrum öðrum breytingum sem nauðsynlegar þykja nokkrar helstu breytingarnar eru eftirfarandi í fyrsta lagi er mælt fyrir heimild flugmálastjórnar íslands til að banna flug tiltekinna loftfara í íslenskri lofthelgi á grundvelli flugöryggis í öðru lagi er flugrekendum gefið frekara svigrúm til að skrá loftfar hér á landi í þriðja lagi er fjallað um rétt fatlaðra og hreyfihamlaðra í fjórða lagi er lagt til að ríkisstjórnin fái heimild til að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæma viðurkenningu réttinda skírteina

það sem hefur gerst í íslensku flugi sé nokkuð merkilegt þegar til þess er litið að alls eru rúmlega fjögur hundruð flugvélar skráðar á íslandi og þar af rúmlega sextíu stórar þotur eitt af því sem við höfum staðið frammi fyrir er mikill hagvöxtur hér á landi og það sýnir sig að hvað flugmál varðar hafa menn haldið vel vöku sinni og þeirri miklu aukningu sem orðið hefur á farþegaflugi hefur verið mætt af mikilli skynsemi og með þeim hætti að íslenskum aðilum þykir það eftirsóknarvert að skrá þotur og flugvélar hér á landi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali þórunn sveinbjarnardóttir og guðjón a kristjánsson skrifa undir álitið með fyrirvara kristján l möller og anna kristín gunnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifuðu tuttugasta og níunda nóvember tvö þúsund og sex guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason guðjón hjörleifsson þórunn sveinbjarnardóttir með fyrirvara sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson og guðjón a kristjánsson með fyrirvara